Agenda digitală subliniază necesitatea de a asigura introducerea și adoptarea generalizată a benzii largi la viteze tot mai mari, atât prin intermediul tehnologiilor fixe, cât și al celor fără fir, precum și de a facilita investițiile în noile rețele internet ultrarapide, deschise și competitive, care vor reprezenta arterele economiei viitorului. Consider deosebit de important să se elimine blocajele care stau în calea finalizării pieței digitale unice, și anume prin asumarea conectivității la rețea și a accesului, inclusiv transfrontalier, la o infrastructură de servicii digitale publice. Aceste blocaje sunt determinate de argumente comerciale neconvingătoare pentru investițiile în rețelele în bandă largă și în furnizarea de servicii esențiale de interes public, cum ar fi eSănătate, eIdentificare, eAchiziții și interoperabilitatea transfrontalieră a acestora. Potențialul de creștere a pieței digitale unice, care se bazează pe conectarea tuturor cetățenilor, întreprinderilor și administrațiilor publice la rețele digitale, este neexploatat. Regret faptul că bugetul pentru mecanismul de Conectare a Europei pentru servicii digitale a fost drastic redus, de la 9,2 miliarde la 1 miliard de euro. În acest context, a fost necesar să se limiteze domeniul de aplicare al programului. Astfel, rețelelor în bandă largă, care au importanță fundamentală pentru creștere și pentru crearea de locuri de muncă, prezentul regulament le alocă doar o intervenție limitată pentru dezvoltarea lor. De asemenea, unele servicii, cum ar fi conexiuni transeuropene la rețele magistrale de mare viteză pentru administrațiile publice și soluții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru rețelele energetice inteligente nu au fost reținute în anexă la prezenta propunere, tot din motive bugetare.

Adoptarea în masă, în întreaga Uniune Europeană, a facturării electronice ar oferi avantaje economice importante. Se estimează că trecerea de la facturile pe hârtie la cele electronice ar genera economii de aproximativ 240 de miliarde de euro într o perioadă de 6 ani.